Gospodine predsjedniče, uoči samita o Istočnom partnerstvu dobro je da je postignut kompromis o ovom izvješću između dvoje izvjestitelja tako da su izbjegnuti potencijalno štetni politički problemi prilikom sutrašnjeg glasovanja.

Samit je značajan, ali njegovu pravu vrijednost mjerit ćemo opipljivim rezultatima koje moraju osjetiti građani partnerskih država. Istočno partnerstvo, nema nikakve sumnje, treba novu energiju i obnovljenu europsku viziju. Pritom je ključno poštivanje načela više za više. Drago mi je da izvješće potvrđuje postojeći stav Europskog parlamenta prema kojem svaka europska država može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, pod uvjetom da zadovoljava kriterije iz Kopenhagena te poštuje načela demokracije, vladavinu prava, temeljne slobode, ljudska i manjinska prava. Europska unija je zajednica vrijednosti, njene granice ne mogu biti isključivo određene zemljopisom. Sporazumi o pridruživanju s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom su važni, ali ne smiju predstavljati završnu etapu u odnosima tih zemalja s Europskom Unijom.